Köszönöm szépen képviselő asszony megértését a tekintetben, hogy ez egy hosszú lista és így kék kártyás kérdéseknek, hozzászólásoknak nem tudok lehetőséget adni.